Monsieur le Président, chers collègues, si je devais résumer le travail de la Commission et du rapporteur, je dirais courage, fuyons!